Enfin, nous pensons que, s'il y a examen annuel de croissance, s'il y a définition d'une vision européenne arbitrée avant le Conseil européen, c'est bien pour se donner les moyens, non pas uniquement de condamner chaque État membre dans sa politique budgétaire, mais aussi pour élaborer une feuille de route commune, qui nous permette, par exemple, de corriger les déséquilibres macroéconomiques. Alors, s'il vous plaît, dites à vos collègues que nous souhaitons deux choses importantes. La première que ce Parlement européen puisse intervenir dans la définition de cette feuille de route européenne. Et, pour cela, il nous faut un document que nous puissions amender, même si, formellement, nous n'avons pas aujourd'hui un pouvoir de codécision. Puis, si les États membres doivent remettre, à côté des programmes nationaux de réforme et des programmes de stabilité et de convergence, des plans nationaux pour l'emploi, il faut alors prendre au sérieux ces documents.